Le cas du français Serge Atlaoui en est un exemple. Les atteintes à la liberté de la presse, y compris à l'égard de journalistes étrangers, se multiplient.

Même chose pour la répression politique que subissent notamment les militants pacifistes papous.

En outre, les violences à l'égard des LGBTI sont de plus en plus nombreuses, aggravées par des discours politiques d'une violence inouïe. L'arrestation de 141 personnes dans un club gay, au motif de pornographie, le 21 mai dernier, en est un triste exemple, comme les deux hommes fouettés en public, accusés de sodomie. Cette dégradation inquiétante de la situation ne peut rester sans conséquence dans les relations de l'Union avec l'Indonésie. Il est temps d'agir et de réagir en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition, notamment pour demander l'abrogation des dispositions pénales qui permettent ces incriminations.